Señora presidenta, quería agradecer el trabajo de la ponente con este informe y, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, quería señalar que estoy muy satisfecha, especialmente en algunos aspectos, como son el reconocer que las barreras estructurales que frenan el empoderamiento económico de las mujeres tienen su origen en muchas formas de desigualdad y discriminación que se solapan y, por lo tanto, las respuestas tienen que ser integrales. Quiero hablar de la necesidad de modificar y de impulsar el sector de los cuidados, un sector ocupado mayoritariamente por mujeres. Hay informes de la Conferencia Internacional de Sindicatos que plantean que, invirtiendo un 2 del producto interior bruto, en muchos países europeos se podría generar un incremento del empleo de entre el 2 y el 6 en este sector, y a la vez dignificarlo, mejorar la calidad y combatir la precariedad. Es necesario, en este sentido, que planteemos ya unos permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles,